Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous discutons aujourd'hui d'un règlement qui est particulièrement important puisqu'il porte sur les nouveaux aliments, que l'innovation technologique joue un rôle primordial dans l'industrie agroalimentaire et que cela doit se faire dans l'intérêt du consommateur. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître les bienfaits de certains produits nouveaux qui sont plus sains. Alors, sur le sujet sensible de la mise sur le marché dans l'Union européenne d'aliments dérivés d'animaux clonés, et surtout leur descendance, je ne peux pas suivre ceux qui, d'emblée, veulent profiter de ce règlement pour se prononcer sur une interdiction systématique. Il me paraît regrettable de n'avoir qu'une position idéologique sur la question de ces animaux clonés. La Commission européenne s'est engagée à nous faire une proposition. Sans préjuger de l'interdiction ou non, gardons nous de tout populisme scientifique sur des questions aussi sensibles qui nécessitent beaucoup de raison. N'adoptons pas de manière systématique une position de repli ou pire, une position définitive sur une question complexe qui mérite d'être examinée à fond.

Certes, la prudence nous oblige à répondre à des questions sur les nanomatériaux, sur les semences de taureaux clonés, déjà importées par de nombreux éleveurs européens. Quelles seront les conséquences pour le commerce transatlantique puisque, dans la pratique, les produits alimentaires issus des descendants de ces bovins clonés se trouvent déjà sur les marchés européens? Retirons donc les aliments provenant d'animaux clonés de ce règlement et laissons la Commission européenne travailler sereinement afin de garantir la meilleure sécurité alimentaire pour les consommateurs.